Gospodine predsjedniče, podržavam ovo izvješće, a posebno onaj dio koji govori o spolnom odgoju u školama. Naime, mislim da roditelji mogu dati svojoj djeci dobre informacije o tome kako se štititi, kako čuvati svoje zdravlje, kako poštovati druge, učiti ih toleranciji, učiti ih što je to diskriminacija, ali ipak mislim da u školi organiziranim spolnim odgojem i učenjem o zdravstveno ispravnom ponašanju djeca mogu itekako profitirati kako bi učili živjeti u tolerantnom društvu, a to znači i u naprednom društvu.